Partnerství má několik prioritních oblastí od hospodářské spolupráce, přes migraci a životní prostředí. Já bych zdůraznil dvě z mého pohledu nejdůležitější oblasti strategie. Zaprvé je to dodržování lidských práv, která jsou na africkém kontinentu velmi porušována, a bezpečnost na celém kontinentu. V souvislosti s nedávnými událostmi na Madagaskaru a v dalších afrických zemích chci apelovat na aktivní participaci Evropské unie při dodržování lidských práv napříč Afrikou.